Señora comisaria, ante las tendencias proteccionistas, los socialistas defendemos una apertura comercial justa. Frente a los que fomentan una globalización a ultranza, apostamos por fijar normas que garanticen que todos competimos con las mismas reglas de juego. La reforma del Reglamento antidumping que mañana aprobaremos nace precisamente de esta doble convicción y le doy las gracias por su excelente trabajo, señora Malmström. La Unión debe cumplir con los compromisos adquiridos ante la Organización Mundial del Comercio, pero no puede quedarse de brazos cruzados ante la competencia desleal de terceros países. Debemos actuar firmemente contra quienes no respetan las reglas de la economía de mercado y defender la supervivencia y el crecimiento de algunos de nuestros sectores más innovadores, como la cerámica, el textil, la fotovoltaica o el acero, que emplean a millones de personas en Europa y que siguen haciendo frente, día a día, al dumping de las economías

Es un gran paso adelante este Reglamento, es verdad, pero también es verdad que el Consejo tiene que permitir ya, de una vez por todas, unos instrumentos de defensa comercial modernos, eficaces y más ambiciosos.